að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hennar innlegg og get tekið undir hennar hvatningu um að við eigum öll að taka þessa skýrslu alvarlega ég verð hins vegar að leiðrétta það sem fram kom í máli hæstvirts umhverfisráðherra þegar hún segir að formenn sjálfstæðisflokksins núverandi eða fyrrverandi hafi vikið sér undan ábyrgð sinni ég er algjörlega ósammála því formenn sjálfstæðisflokksins bæði núverandi og fyrrverandi hafa þvert á móti algerlega viðurkennt ábyrgð sína á þeim hlutum sem þeir báru ábyrgð á og hafa tiltekið margvísleg mistök sem gerð hafa verið í ferlinu þannig að mér finnst þetta ómaklegt að segja þetta eins og ég sagði hér í ræðu minni í gær það er enginn að víkja sér innan ábyrgð á því sem gerst hefur í fortíðinni þegar bent er hins vegar á það augljósa þegar hrunið sjálft er rannsakað þegar bent er á hið augljósa að ábyrgðina á því er að sjálfsögðu helst að finna innan bankanna sjálfra og því framferði sem þar var og þeim

undan ábyrgð á þeim þáttum sem snúa að stjórnsýslu stjórnmálum efnahagsmálum og því sem meðal annars er fjallað vel um í skýrslunni annað ég held og hef ekki heyrt þau ummæli sem hæstvirtur ráðherra hafði um geir h haarde hæstvirtur forsætisráðherra og lýsti honum til minnkunar að hann hafi sagt að stjórnsýslan mætti ekki batna þvert á móti ég hef heyrt hann margoft tala það að það sé ýmislegt sem betur mætti fara og hann hefur lýst því í löngu máli endilega lærum af þessu hvað til dæmis með vinnubrögðin í icesave málinu eigum við að læra af því það sem er að gerast akkúrat núna hvað með það að við fáum ekki að vita skilmálana í viljayfirlýsingunni til alþjóðagjaldeyrissjóðsins lærum einmitt af þessu og lærum öll lærum með því að sýna núna að við tökum mark á því sem farið hefur úrskeiðis og við ætlum ekki að endurtaka það